Señor presidente, este acuerdo es presentado por algunos como un paso decisivo hacia la sostenibilidad en el mar Mediterráneo, donde, aparentemente, la mayoría de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. Pero, una vez más, las presiones de varios actores, los sospechosos habituales, llevaron a un acuerdo donde el enfoque principal y casi único es la sostenibilidad ambiental.